Signor Presidente, onorevoli colleghi, io vi pongo subito una domanda qual è il confine tra il salvataggio in mare di vite umane che sono davvero a rischio ed il comportamento di chi invece

Il primo è un atto lecito, generoso, ovviamente estemporaneo e inoffensivo. Il secondo è invece un atto pianificato politicamente, volutamente reiterato, che mette a rischio la sicurezza dei migranti e quindi è anche un atto illecito penalmente. Non lo sostengo io, non lo sostiene l'ECR o Fratelli d'Italia, lo sostiene il diritto, il diritto internazionale, quello a cui spesso vi appellate in modo spesso opportunistico.